eiga í öðrum hlutafélögum oft er það þannig að menn vilja aðgreina rekstur til dæmis flugleiðir sem áttu í bílaleigu og í hótelkeðju og annað slíkt þeir vilja takmarka áhættu hlutafélagsins og ég held að það séu réttmæt rök fyrir því að menn fari þá leið ég fjalla einmitt um það í þessu frumvarpi að einfaldasta leiðin væri náttúrlega að banna hlutafélögum að eiga hlutafélög það held ég að yrði ekki vinsælt alla vega ekki úti i heimi ef við ætlum að

neti þarna sem háttvirtur þingmaður sýndi ég vona að ég sé búinn að koma í veg fyrir það með þessari skilgreiningu á gagnsæjum hlutafélögum það er ekki víst og þess vegna legg ég mjög mikla áherslu á það að háttvirt alþingi fari nú að fjalla um þetta í fyrstu umræðu og jafnvel umræðulaust og fái að fara að senda þetta út til umsagnar þannig að við fáum til baka umsagnir endurskoðenda og annarra og verslunarráðs og annarra samtaka atvinnulífsins og así og annarra sem hefðbundið gefa umsagnir ég held að það sé mjög brýnt að við finnum á þessu lausn því að án þessa verður ekkert traust aftur á hlutabréfum ég get ekki séð að nokkur einasti maður kaupi hlutabréf eftir að hafa stærstu eigendurna hola að innan og það er ekkert sem menn hafa gert hingað til sem breytir því ekkert varðandi lífeyrissjóðina lífeyrissjóðirnir eru afl í þjóðfélaginu og þetta afl er í eigu samtaka atvinnulífsins og así þetta er hryggurinn í þeirra valdi og þess vegna er svo ógurlega erfitt að breyta þessu það var reynt hérna fyrir nokkrum árum heilt sumar stóð formaður efnahags og skattanefndar efnahags og viðskiptanefndar þá í því að semja við þá og það þokaðist ekki hænufet